Jaz bi samo opozoril, da tisoč evrov tudi, NK Olimpija pa, NK Maribor veliko pomeni, ker delajo tudi oni z otroci. Hvala.